Monsieur le Président, chers collègues, nous célébrons le trentième anniversaire de la convention internationale sur les droits de l'enfant mais je n'ai absolument pas le cœur aux célébrations. Hier matin encore, un groupe de parents d'élèves de Rennes m'a écrit cela Mariam, camarade de classe de nos enfants, Mariam, réveillé par la police à 6 heures du matin, Mariam conduite à l'aéroport au lieu de prendre le chemin de l'école, Mariam, mise dans un avion, Mariam expulsée et déscolarisée. Hier matin toujours, à 10 heures 10 exactement, Samira, dix ans, aurait, elle aussi, dû être dans l'avion et être expulsée. En France, nous avons mobilisé des centaines de milliers de citoyennes et de citoyens et nous avons obtenu l'annulation de son expulsion. Des centaines de milliers de citoyens pour faire céder les autorités sur un enfant. En France et en Europe, des milliers de Mariam et de Samira sont ainsi déscolarisés et expulsés. Alors, chers collègues, au lieu de célébrer les trente ans de la convention par des phrases creuses et de l'autosatisfaction, défendons son principe fondateur, l'intérêt supérieur de l'enfant, de chaque enfant....